Bessere Gesetzgebung muss mehr sein als eine nette Phrase Gute Gesetze gut gemacht.

Die Stellungnahme des Europäischen Gerichtshofs vom Juli zum Kanada PNA hat Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieses Textes klar bestätigt. Die Speicherung der Daten von Menschen, die völlig unbelastet sind, ist nicht verhältnismäßig, ist nicht mit unseren Grundrechten und dem Recht auf Privatsphäre vereinbar. Das gilt dann auch für andere Maßnahmen.

Eine überzeugende Einschätzung sind sie bis heute schuldig geblieben. Nicht besser steht es um die wenig überzeugenden Antworten der Kommission auf unsere Fragen hierzu. Gute Gesetzgebung würde bedeuten, sich etwas Zeit zu nehmen, um rechtliche Bedenken klar aus dem Weg zu räumen oder schlicht die Speicherfristen von unverdächtigen Personen mindestens deutlich zu kürzen, wie es ursprünglich auch die Kommission vorgeschlagen hatte. Das können wir diese Woche noch erreichen. Wir hätten dann die Gewissheit, alles getan zu haben, damit dieser Text auch einer Prüfung vor dem Gerichtshof standhält.